Madame la Présidente, je voudrais souligner le fait que le Fonds d'ajustement à la mondialisation que nous avons mis en place est destiné aux travailleurs pour le développement de leur employabilité.

C'est le sens de l'instruction des dossiers que nous menons dans le groupe du Fonds d'ajustement à la mondialisation pour que les travailleurs puissent être intégrés dans la vie professionnelle, se maintenir dans l'emploi, parce qu'il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration professionnelle. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que le secteur automobile est très gravement touché, et je demande aux constructeurs automobiles, qui ressentent durement la crise, d'ajuster leur offre à la fois sur les nouveaux objectifs environnementaux et sur les nouveaux besoins des consommateurs.